Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir schlagen Ihnen die Mobilisierung des Flexibilitätsinstruments auf der Grundlage von Ziffer 27 der interinstitutionellen Haushaltsvereinbarung vor, und zwar zugunsten der EU 2020 Strategie für Wachstum und Beschäftigung und der europäischen Nachbarschaftspolitik.

Wir wissen, dass das Flexibilitätsinstrument auf der Grundlage der Vereinbarung nur gemeinsam von der Haushaltsbehörde mobilisiert werden kann, aber wir erachten es als eine dringende und zwingende Notwendigkeit, gerade um die EU 2020 Strategie in der Rubrik 1a mit zusätzlich 30,7 Millionen zu unterstützen und in der europäischen Nachbarschaftspolitik zusätzliche 208,6 Millionen einzubringen angesichts der Notwendigkeiten, die sich aus den Entwicklungen gerade in unserem Nachbarschaftsraum ergeben. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, dass das Europäische Parlament es in seinem Engagement für einen vernünftig ausgestatteten europäischen Haushalt nicht verdient, in der Öffentlichkeit und vom Rat kritisiert zu werden, wie das manchmal der Fall ist. Wenn ich mir die Verpflichtungen anschaue, dann liegen Kommission und Haushaltsausschuss auf gleicher Ebene, der Rat liegt etwas darunter. Bei den Zahlungsermächtigungen liegt das Parlament in der Tat leicht über dem Kommissionsvorschlag, und mit etwa 3,7 Milliarden Euro gegenüber dem Ratsvorschlag ein Stück höher. Aber da gibt es eben den klassischen Unterschied der Rat oder Teile des Rates betrachten nach wie vor den europäischen Haushalt als ein feindliches Element. Sie sehen ihn ausschließlich unter dem Gesichtspunkt Was zahle ich ein und was kriege ich raus? Und sie vernachlässigen eines so ähnlich wie in der Haushaltspolitik überhaupt dass Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, irgendwann in Zahlungen umgewandelt werden müssen, und je länger ich damit zögere, desto größer wird der Batzen am Ende des Tages.

Insofern ist das, über das wir heute abstimmen werden, ein seriöses Angebot des Parlaments gegenüber dem Rat, um einen vernünftigen Haushalt 2012 abschließen zu können. Ich will auch ausdrücklich die Bemühungen unseres Berichterstatters zum Parlamentshaushalt würdigen.

Das bestätigt das Haus insgesamt.